Isto se tako slažem s nekim govornicima koji su rekli da je ova ribarstvena politika ostala udaljena od realnosti i da ne uzima u obzir posebnosti zemalja članica, dakle ja ovdje govorim o Hrvatskoj, dakle potpuno su različite situacije u različitim zemljama i stoga smatram da treba omogućiti zemljama članicama da razviju regionalnu ribarstvenu politiku. Treba napraviti pravni okvir, znam da je to teško, ali moramo to ojačati jer bi zaista bilo šteta iz ruku ispustiti reformu koju samo postigli